Ich bin mir darüber im Klaren, dass man auch eine Lösung für die griechischen Banken finden muss, glaube aber, dass das eine Entscheidung ist, die nicht allein getroffen werden kann.

Ich wünsche mir das als europäisches Signal an die Griechinnen und Griechen, die doch auch wissen, dass sie ein neues Griechenland aufbauen müssen, und dass sie nicht nur das alte verteidigen müssen. So ein solidarisches Signal hat es bis jetzt von keinem der Krisengipfel an die Griechen gegeben.